Parlamentul European sprijină în mod constant obiectivul de a încuraja transportul maritim, dat fiind impactul redus pe care acesta îl are asupra mediului. Comisia ar trebui să utilizeze pe deplin instrumente precum Marco Polo și rețeaua transeuropeană de transport mă refer aici în special la coridoarele maritime pe distanță scurtă pentru a oferi asistență punctuală și pentru a crește ponderea transportului maritim în totalul transporturilor europene. De asemenea, statele membre ar putea considera necesar să ofere sprijin operatorilor afectați de prezenta directivă, în conformitate cu regulile aplicabile privind ajutoarele de stat. Prin amendamentele depuse și adoptate în cadrul comisiei TRAN, am solicitat ca, pentru a asigura disponibilitatea și distribuția echilibrată a combustibililor marini și pentru a reduce emisiile generate de transportul maritim, statele membre să încurajeze, ca măsură alternativă, utilizarea energiei electrice produse la țărm.